Pane předsedající, paní komisařko, jde o směrnici, která souvisí s harmonizačním balíčkem deseti směrnic, kterým zavádíme konečně do praxe moderní horizontální pravidla pro uvádění výrobků na trh. Já si nesmírně vážím práce zpravodajky Weilerové a oceňuji její pečlivost a důslednost, protože zapracovala do toho nového textu předpisů pro dodávání rádiových zařízení na trh také další návrhy na odstranění zbytečné administrativní zátěže a naopak navrhla posílení interoperability rádiových zařízení a jejich příslušenství.

Takže občané Evropské unie by to bezpochyby nesmírně ocenili. Je otázkou, jestli dokážeme ty pozitivní výsledky naší práce svým způsobem prodat. Je to zejména na vás poslancích, kteří budete znovu kandidovat. Já jsem chtěla ještě říct, že také velmi blahopřeji paní Weilerové k úspěšnému zdolání trialogu, zejména proto, že si také zakusila ten problém s řešením komitologie, který provázel můj balíček deseti směrnic.